Gospodine predsjedniče, kao novoizabrani predsjednik delegacije Europskog parlamenta za Ukrajinu želim poslati poruku podrške i solidarnosti našim prijateljima u Ukrajini koji su vrlo jasno izabrali Europu. Taj njihov izbor podrazumijeva i našu odgovornost, odgovornost u trenutku kada je Ukrajina suočena s agresijom od strane Rusije, kada je ugrožena njezina teritorijalna cjelovitost. Današnja ratifikacija sporazuma o pridruživanju stvarno je povijesni događaj u odnosima Ukrajine i Europske unije i smatram da će taj novi okvir u kojem ćemo i mi kao Europski parlament imati važnu ulogu kroz parlamentarni odbor za pridruživanje pomoći reformsku agendu Ukrajine u godinama koje su pred nama. Želim da i trgovinski dio sporazuma što ranije stupi na snagu ne može jedna susjedna zemlja određivati drugoj njezin put i razvoj. U tom pogledu želim da se provede prekid vatre, poštuje mirovni plan predsjednika Porošenka, a siguran sam da recentno iskustvo Hrvatske u mirnoj reintegraciji okupiranih područja može biti vrlo koristan potez i u budućim mjesecima rješavanja ukrajinske krize.